Skutočnosť je taká, že dnes Únia v oblasti digitálnych technológií výrazne zaostáva, čo sa prejavuje aj v zníženej hospodárskej konkurencii Európy. Preto musíme rýchlo urobiť oveľa viac efektívnych opatrení pre čo najrýchlejší rozvoj digitálneho hospodárstva v Únii, aby ciele našej digitálnej agendy zodpovedali potrebám modernej rozvíjajúcej sa ekonomiky, ktorá očakáva až desaťnásobný nárast prenosu dát cez digitálne siete do roku